Dobro jutro, dober dan vsem skupaj! Zakaj se je Nova Slovenija odločila, da se ustanovi oziroma predlagamo ustanovitev parlamentarne preiskave o DUTB-ju oziroma slabi banki? Najprej splošen okvir. Davkoplačevalci smo leta dva tisoč trinajst že drugič v samostojni Sloveniji dokapitalizirali banke, tokrat je bila prenosna vrednost oziroma finančni vložek znaten, večmilijardni, in v zameno kot posledica te bančne luknje je potem bila politična odločitev, da se ustanovi tako imenovano slabo banko, Družbo za upravljanje terjatev bank, kamor se vse slabe terjatve iz bank prenesejo. Se pravi iz državnih bank. Imeli smo štiri banke - Nova Ljubljanska banka, DUTB, Abanka in potem kasneje, še Probanka in Faktor banka. Se pravi, da se te slabe terjatve, slabi krediti prenesejo v upravljanje v slabo banko ter da se potem s temi terjatvami skuša na slabi banki jih optimizirati in uspešno potem tudi naprej, v nadaljevanju, prodati. Ta zakon zakonska odločba oziroma zakon je bil sprejet v Državnem zboru triindvajsetega oktobra dva tisoč dvanajst. Potem marca dva tisoč trinajst c je nastala Družba za upravljanje terjatev bank - slaba banka. Ključna naloga DUTB-ja, ki so v zakonu, je pomagati pri prestrukturiranju bank sistemskega pomena, ki so se znašle v hudih v hudih solventnih in likvidnostnih težavah. Torej, zaradi tega smo mi ustanovili slabo banko. Pa malce številk, o čem se pogovarjamo. Nominalna vrednost terjatev, prenesenih z Nove Ljubljanske banke, je znašala dve celi osemindvajset milijarde evrov. Nominalna vrednost terjatev, prenesenih z NKBM, je znašala ena cela dvaindvajset milijarde evrov, kar je skupno naneslo tri cele pet milijarde evrov. Od Abanke, Banke Celje pa je DUTB terjatve prevzela konec leta dva tisoč štirinajst. DUTB je torej po odločitvi vlade prav tako odkupila terjatve Probanke in Faktor banke. Sedaj pa pozor, skupna bruto vrednost prenesenih slabih terjatev na DUTB je znašala štiri cela devet milijarde evrov, štiri cela devet milijarde evrov. S tem zneskom upravlja Družba za upravljanje terjatev bank, s temi terjatvami v tej višini. Sama prenosna vrednost pa je bila ena cela pet milijona evrov. Kaj smo pa priča od ustanovitve od ustanovitve DUTB-ja naprej, čemu smo priča? Vsak dan smo priča dnevno skoraj aferam, aferam na slabi banki, aferam v zvezi z upravljanjem terjatev bank, z nepremičninami, s z rednim poslovanjem, s podjetji, ki jih v stečaje pošilja DUTB, in to od začetka, od ustanovitve naprej, od leta dva tisoč trinajst naprej. Štirje ključni razlogi, zakaj smo se odločili za preiskavo, zakaj je prav, da Državni zbor preiskuje Družbo za upravljanje terjatev bank. Namreč to je bila politična odločitev, v tem parlamentu smo sprejeli to odločitev. Vlada kot skupščina je bila tista, ki redno nadzira in nastavlja ključne kadre na DUTB. Prvi razlog: obstaja sum, da so na DUTB dva tisoč trinajst, dva tisoč štirinajst in v letu dva tisoč petnajst bila prenesene tudi dobre terjatve, terjatve, ki nikakor niso spadale na slabo banko. Posledica te odločitve je bilo kar nekaj stečajev dobrih podjetij, pa naj vam navedem en primer, primer Avtotehne, ki je bila potem po dobri ceni naprej prodana. Ali pa primer enega komunikacijskega podjetja, čigar nekoč lobist od enega drugega podjetja je prišel na to komunikacijsko podjetje z željo, da bo uredil prodajo tega podjetja po dobri ceni seveda, da bo lastnik dobro zaslužil. Vendar v nadaljevanju seveda lastnik se s tem ni strinjal, ker je hotel biti še naprej lastnik tega komunikacijskega podjetja. Ta ista oseba je potem čez nekaj mesecu dobila službo kot izvršni direktor na slabi banki. Ena izmed njegovih prvih nalog, a veste, kaj je bila? Je bila ta, da je v stečaj poslal DUTB to komunikacijsko podjetje. V stečaj je poslal in iskali so DUTB potem nove kupce. Na koncu ustavno sodišče šele po letih muk in trpljenja, ne, odločilo, da to podjetje ni bilo vredno, da gre v stečaj, ni bilo vredno, da gre na DUTB. Kdo nosi tukaj odgovornost, gospe in gospodje? V tem primeru, na primer, ki ga ki moramo raziskati. Drugi razlog: upravljanje s terjatvami in nepremičninami ter redno poslovanje. Nepremičnine, priča smo te dni še nerešeni aferi Logatec, Kli Logatec. Iz zgodbe, ko je DUTB iskal novega lastnika, je to zemljišče prodal posredniku za štirideset evrov na kvadratni meter. Po kolikšni ceni je ta posrednik potem prodal zemljišče končnemu kupcu? Po devetdeset evrov. Zaslužek na kvadratni meter samo v devetih minutah, od podpisa ene in druge pogodbe, je bil petdeset evrov. Ja, kaj to pošteno? Kaj to normalno poslovanje v tej državi? Ni, zato moramo preiskati delovanje slabe banke. Odločitev vlade leta dva tisoč šestnajst, da se Faktor in Probanka priključita DUTB-ju, je imela tudi finančne posledice - petdeset milijonov evrov. Ampak bolj kot finančne posledice, pri tej zgodbi bilo je kaj drugega, in sicer to, da smo s tem na DUTB-ju, na slabi banki, dobili tudi te iste kadre, ki so prej bili zaposleni na na Faktor in Probanki, te iste ljudi. So bili samo premeščeni na druga delovna mesta na slabo banko. Ti isti ljudje, ki so dajali slabe kredite, morda padli bančno luknjo v okviru rednega poslovanja Faktor in Probanke. Redno poslovanje, še to. Kako so vrednotene slabe terjatve, kako potekajo interne revizije, kdo jih vrednoti? Slabe banke zahtevamo odgovore na kakšen način potekajo vrednotenja, na na kakšen način poteka nadzor in kdo so ključni odločevalci, kdo so ključni ljudje, ki upravljajo? Razmere na slabi banki, medsebojne razmere zaposlenih. Te dni je predsednik vlade dobil pismo o razočaranih zaposlenih tako rekoč sindikata, da so razmere nemogoče in da se ne da delati, ampak pozor, oni upravljajo s pet milijardami evri terjatev in prihaja do takšnih nesoglasij, da smo priča anonimkam, nerazumevajočim se dogodkom. A se spomnite leta dva tisoč petnajst, štirinajst, petnajst, ko je bila ključna afera v slabi banki - plače? Oem iz tistega obdobja obstajajo posnetki, ki jih je tudi en slovenski medij objavil, kako se upravni odbor DUTB-ja med sabo dogovarja, kako bi mi zaobšli zakonodajo - ko pa pa, pazite to, kako bi mi zaobšli zakonodajo -, zaobšli zakonodajo, da si bi dvignili plače, da bi opravičili petindvajset tisoč evrov visoko plačo. Torej, če oni so tuhtali, kako bi mi zaobšli zakonodajo pri pri plačah, kar je zelo sporno. Seveda, kako more boleti, ko se pogovarjajo med seboj, kako bi zaobšli zakonodajo, da bi lahko prvotni originalni dolžniki postali končni lastniki in to je tretji ključni razlog. Kajti, dogaja se nam to, so indici, da originalni prvotni dolžniki, zaradi katerih so bile terjatve prenesene na slabo banko, postajajo končni lastniki, nazaj lastniki teh podjetij oziroma teh terjatev, kar ni v skladu z zakonodajo. Vam povem primer, sem ga zadnjič skušal povedati tudi predsedniku vlade. Imamo v Sloveniji podjetje, ki je bilo zadolženo za okrog sto milijonov evrov, nič ni vračalo. Terjatve so bile prenesene na slabo banko. Tam na slabi banki so se odločili, da bodo te terjatve prodali od tega podjetja skupaj s štirimi še drugimi podjetji. To je tisti paket veste - Elan, ACH, Polzela pa Adria - ob tem, da se ne ve, ali so bili morda ponudniki za druga podjetja imeli boljša izhodišča, boljše boljše pogoje nudili, več denarja. Zaradi tega, ker odločitev, na kateri je bila, za toliko bomo prodali v paketu. Zakaj? Zaradi tega, da se zakrije ključno tega dolžnika, stomilijonsko sto milijonov evrov dolžnika. In glej ga, glej, neki ameriški sklad je te terjatve kupil, že sama prenosna vrednost iz bank, iz Nove Ljubljanske banke na DUTB je bila okrog štirideset odstotkov s popustom, seveda, štirideset odstotkov popusta, lepo, ne, potem v nadaljevanju je DUTB to odprodal še za ene dvajset odstotkov popusta, potem pride pa neki ruski sklad, ki od tega ameriškega sklada kupi te terjatve od tega podjetja. V nadaljevanju spet pride znana ruska banka, ki nekemu slovenskemu podjetju, ki združuje iste lastnike, ki so bili prej lastniki tega podjetja ponudi nekaj milijonov evrov denarja, da nazaj odkupijo lahko to podjetje in so nazaj lastniki. To se nam dogaja. Vmes so zelo zaslužili, poceni so nazaj prišli do svojega podjetja, ki so prej ga izčrpali. Na tak način in mi davkoplačevalci bomo še naprej sanirali bančni sistem, seveda, če bomo to dopustili. Zaradi tega je ena izmed nalog te preiskovalne komisije tudi ta, da prepreči morebitne lumparije v bodoče, kajti gre za iste ljudi, za iste kriminalce, ki samo kolobarijo iz dneva v dan ali pa iz leta v leto na istih položajih. Četrti pomemben razlog za ustanovitev te preiskovalne komisije pa je, ali denar preko tujih skladov, ki imajo sedeže v davčnih oazah, prihaja nazaj v Slovenijo in preko Družbe za upravljanje terjatev bank, slabe banke, kupujejo terjatve. To je ključno vprašanje. Sicer si jaz ne morem drugače argumentirati početja teh skladov, ko na funkcijih funkcijah upravljanja s temi podjetji, ki so jih kupili, pustijo iste ljudi, ki so podjetja poslali v prisilne poravnave, v stečaje in jih tako zadolžili. Torej denar, ki je šel iz Slovenije v obdobju tranzicije ali pa v zadnjih štiridesetih letih v davčne oaze, obstajajo indici, da se prek da se preko slabe banke vrača nazaj v Republiko Slovenijo in poceni kupujejo premoženje. To so štirje ključni razlogi. Začetek dela preiskovalne komisije bo šesti februar dva tisoč devet. Zakaj ta datum? Zaradi tega, ker od tega presečnega datuma naprej so se začeli so se začele diskusije, pogovori znotraj javnega prostora o tem, da je potrebna ustanovitev slabe banke. Lahko bi bil presečni datum sama ustanovitev slabe banke, ampak to ne bi bilo dovolj temeljito. Tudi Računsko sodišče je delovanje slabe banke v bistvu revidiralo že prej, od leta dva tisoč enajst, kljub temu da takrat še ni bila ustanovljena. Tudi takrat so prišli prvi pozivi s strani Evropske komisije, da je potrebno ustanoviti posebno banko, ki se bo ukvarjala s slabimi terjatvami. Ključni končni namen parlamentarne preiskave pa je torej podati odgovor na vprašanje, ali normativna ureditev in dejansko sprejemanje odločitev z vplivom na delovanje DUTB, ki je bila ustanovljena izključno z namenom prenosa slabih terjatev iz slovenskih bank kot enega izmed ključnih elementov sanacije razmer v slovenskem bančnem sistemu, odpira torej sistemska tveganja za javna sredstva in posledično celoten finančni sistem Republike Slovenije. Jaz sem vesel, spoštovane kolegice in kolegi, podpore vseh poslanskih skupin, devetinosemdeset poslank in poslancev se vas je podpisalo pod to zahtevo, to se je zgodilo prvič v Republiki Sloveniji. Tega verjamem v ta iskreni namen, da preiščemo delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, da nepravilnosti kaznujemo , da ljudi da bodo ljudje kazensko in odškodninsko odgovarjali. Ti dogodki na slabi banki se nam niso dogajali včeraj, se nam dogajajo danes; stvari se dnevno dogajajo, slaba banka dnevno posluje. Zato še en končni poziv, in sicer ne samo poslankam in poslancem, ampak vsem gledalkam in gledalcem, ko spremljajo delo poslancu: Če kdo karkoli ve o delovanju slabe banke, je soočen z nepravilnostmi , ga vabim, da prenese informacije, da priča o teh dogodkih. To bo zelo pomagalo preiskovalni komisiji, ko se bo soočala s težavami. Najlepša hvala.